Kedves képviselőtársaim!

Európa nem engedheti meg magának, hogy valamiféle ideológiai alapon lecövekelje magát valamelyik energiaforrás mellett. Egyszerre szükség van a megújuló energiaforrásokra, az atomenergiára, a hagyományos és a nem hagyományos fosszilis energiaforrásokra, mint a palagáz, és szükség van azokra az új energiaformákra, amit például Oláh György Nobel díjas amerikai tudós a metángazdasággal fölfedezett. Európában egyedül Izlandon van. Kína adja a világ metánenergia termelésének a felét. Magyarországon, országomban, négy jelentős, ígéretes gázmező van. Nagyon fontosnak tartom én magam is, mint a környezetvédelmi bizottság tagja a környezetvédelmi szempontok betartását. Azt hiszem, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés, de nem tehetünk egy olyan lépést, amellyel lezárnánk a fejlődés útját a palagáz kitermelése előtt, a környezetvédelem maximális védelme mellett, ezért kérem, hogy bölcs döntés szülessen ebben az ügyben.